Señor presidente, los objetivos de esta Directiva son claros reducir la contaminación, eliminar los gases de efecto invernadero y el fomento del transporte por carretera, tanto público como privado, limpio y no contaminante.

Esto significa incrementar la eficiencia de los vehículos con el objetivo de alcanzar emisiones cero lo antes posible, pero también el compromiso medioambiental con el reciclado del material usado en la producción de los vehículos y la reutilización de los mismos. No son aceptables las excusas del sector de la automoción, como la distinta madurez del mercado de los vehículos, para sortear las exigencias medioambientales. La norma prevé tiempo suficiente de adaptación, y el valor añadido industrial está en la producción europea de baterías, entre otros.